Această inițiativă este absolut necesară pentru că vine în sprijinul consumatorilor vulnerabili din punct de vedere financiar și a celor mai puțin atractivi din punct de vedere comercial, care de acum vor avea acces la conturi de plăți de bază, fără restricții impuse de bănci, pe considerente subiective, beneficiind, astfel, de proceduri simplificate. Consider că furnizorii de servicii bancare trebuie motivați ca de acum încolo să își canalizeze eforturile pe campaniile ample de încurajare și informare a cetățenilor.